Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme aus Berlin, und die ganze Welt hat sich damals mit uns Berlinern gefreut, als die Grenze in unserer Stadt fiel und die Grenzen sich überall in Osteuropa öffneten. Jetzt, im Fall Ägyptens, haben wir zu spät, zu zurückhaltend und vor allem zu wenig emotional reagiert. Wo war unsere Freude? Jedes zweite Wort von uns war nur Bewahrung der Stabilität. Aber Freiheit ist das Wichtigste für jeden Menschen auf der Welt.

Das, was wir in Ägypten hatten, war keine Stabilität, sondern es war Unterdrückung. Freiheit und Stabilität können jederzeit Hand in Hand gehen.